Panie Przewodniczący!

Kładzie się to po prostu ogromnym cieniem na działalności całego państwa. I dlatego interwencja i działania Parlamentu Europejskiego mają na celu jego uwiarygodnienie.